Elnézést kérek, hogy ilyen sokszor jelentkezem, de részt vettem ennek az alkotmánynak az előkészítésében, és nagyon zavar, amikor tévedéseket hallok, vagy szándékos, vagy vétlen félreértéseket. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni Bozkurt asszonytól, hogy miután azt állította, hogy nem volt konzultáció ebben a kérdésben, tudja e Ön azt, hogy 917 ezer magyar állampolgár küldte vissza azt a tizenkét kérdésből álló kérdőívet, amelyen keresztül Magyarország és a magyar kormány az alkotmány fontos kérdéseiről egyeztetett a magyar állampolgárokkal?

Tud e Ön olyan alkotmányról Európában, amely ilyen széleskörű előzetes konzultációval zajlott le?